Wenn Sie richtig zugehört hätten, Frau von Storch, dann hätten Sie mich auch richtig verstanden.

Ich habe, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass eine Flexibilität möglich ist, aber nur im Rahmen dessen, was vorgegeben ist.

Natürlich leben wir nicht auf einem anderen Planeten, sondern wir bemühen uns tagtäglich.

Wenn Sie sagen, das fruchtet alles nicht Ja, es gibt nach wie vor große Probleme in Europa.